So wie er jetzt zur Abstimmung steht, wird er mit einer breiten Mehrheit hier im Plenum verabschiedet werden. Das ist wichtig, denn dem Regime in Teheran darf es auch in diesem Organ nicht gelingen, eine breite gemeinsame Front aufzubrechen. Was die nuklearen Ambitionen der Führung betrifft, steht die internationale Gemeinschaft auf UN Ebene zusammen.

Alle wollen die vollständige, transparente Zusammenarbeit mit der Internationalen Atomenergiebehörde. Wir haben weitreichende Angebote gemacht, die aber leider nicht positiv beantwortet wurden. Wir sind uns hier im Hause nicht ganz einig, wie weit wir zur Durchsetzung der internationalen Forderungen mit Sanktionen gehen sollten. Aber ich hoffe, wir kommen in der Gesamtsicht der Situation zu einer gemeinsamen Handlungsweise. Der zweite Aspekt, der uns beunruhigt, ist die Rolle des Iran in der Region.

Die Unterstützung von Organisationen, die die Region destabilisieren, kann nicht hingenommen werden. Große Teile der Region fürchten die Politik des Iran. Die innenpolitische Lage ist dramatisch, was Menschenrechte und Demokratie betrifft. Schon deswegen wünsche ich diesem großen Kulturvolk, dass es sich eher früher als später dieser Herrschaft entledigt. Ich bin sehr zuversichtlich, dass wir in Ägypten keinen zweiten Iran, aber im Iran ein zweites Ägypten erleben werden. Dann wäre Schluss mit der Instrumentalisierung der Religion für sehr weltliche Zwecke. Dann wäre hoffentlich Schluss mit der Todesstrafe im Allgemeinen und im Besonderen gegen Minderjährige und Angehörige von Minderheiten. Dann wäre Schluss mit der Verfolgung von Oppositionellen, nicht nur von Karrubi und Mussawi, und dann gäbe es hoffentlich Medienfreiheit und einen Weg zu freien Wahlen für einen besseren Iran. Auf dem Weg dorthin müssen wir unter anderem unser Europäisches Instrument für Demokratie und Menschenrechte zur Anwendung bringen, um den Aktiven in der Zivilgesellschaft Unterstützung zukommen zu lassen. Und die gezielten Sanktionen gegen Vertreter des Regimes müssen ausgeweitet werden.